Monsieur le Président, la réduction des émissions polluantes nécessite des efforts constants et une transformation de nos appareils productifs.

Toutefois, ce texte est beaucoup plus contraignant que la réglementation en vigueur et laissera encore moins de marge de manœuvre aux États membres. Nous ne pouvons pas continuer sur une telle voie alors que l'Europe présente de plus en plus de disparités et que nos activités industrielles sont en berne. Malgré cela, l'Union renforce une emprise réglementaire qui enchaîne les constructeurs ou les pousse à contourner la législation.

Les plus petits producteurs auront de grandes difficultés à transformer leurs modèles et vivront dans la crainte de nouveaux textes venant entraver leurs projets à moyen et long terme. Plus grave encore, sous couvert d'harmonisation et d'une meilleure surveillance du marché, le rapport accélère l'alignement de nos normes sur les normes américaines. Mais que pouvons nous espérer, mes chers collègues? Qu'en agissant ainsi, nous multiplierons les débouchés pour nos industries au delà de l'Atlantique? Allons, un peu de réalisme dans un contexte de crise sociale, de stagnation économique sur plusieurs décennies et de guerre commerciale. Ne nous tirons pas une balle dans le pied! Laissons respirer nos constructeurs et tournons nos regards d'abord vers la recherche et l'investissement! C'est cela une vision positive et constructive de la politique environnementale, c'est cela la vraie mise en commun européenne de nos moyens, l'inverse de la technocratie.